Tyle tematów ciekawych, ważnych z punktu widzenia obronności Europy zostało poruszonych.

Myślę, że zgadzamy się wszyscy co do tego, że nie możemy zaniedbać bezpieczeństwa. Wielu dziennikarzy czy kolegów z tej Izby pytało mnie, do kogo właściwie to sprawozdanie jest adresowane, do kogo adresujemy te przesłania.

państw członkowskich Unii Europejskiej powinniśmy teraz po przyjęciu tego sprawozdania jeżeli to się stanie jutro prowadzić dialog w tej sprawie.